Herzlichen Dank dafür, dass die Hohe Beauftragte bereit ist, ihre Arbeit in einen parlamentarischen Prozess mit einzubinden, und dass dies auch im Team geschieht. Wir werden darauf achten und werden sie dabei unterstützen, die von Ihnen genannten Aufgaben zu lösen. Die Tür nach Europa ist offen, und das muss auch so bleiben für die Ukraine.

Das war der Auslöser der Krise, nicht die Demonstrationen, sondern die Gewalt gegen friedliche Demonstrationen. Dies ist auch nochmal mit den Gesetzen vom 16. Januar und den Gewaltmaßnahmen von der Regierungsseite, Polizei und zivilen Horden verbunden worden. Wir sollten bei diesen Dingen Ursache und Wirkung nicht verwechseln.

Wir sind dafür, dass die friedlichen Demonstrationen erlaubt sind und die Leute nicht Angst vor der Willkür des Staates haben müssen. Wir sind dafür, dass der Verfassungsprozess beginnt mit der sofortigen Einführung der Verfassung von 2004, unter der Janukowytsch auch gewählt worden ist, und dass auf dieser Grundlage auch schnell Wahlen vorbereitet werden im Sinne des Wahlgesetzes, das weniger Fälschungsmöglichkeiten beinhaltet.